Przemoc na tle religijnym i etnicznym pochłonęła w ciągu ostatnich dziesiąci lat w Nigerii tysiące ofiar.

zorganizowała ona 160 zamachów bombowych wymierzonych w chrześcijan, zabijając ponad 900 osób, z czego 44 w Boże Narodzenie tego roku.

W rejonie Bliskiego Wschodu istnieje już ryzyko zaniku wspólnot chrześcijańskich, co może przełożyć się na falę migracji do Europy. Sytuację w Nigerii charakteryzuje niestabilność polityczna i korupcja, które doprowadziły do skrajnie nierównomiernej dystrybucji dóbr. W drugim co do wartości PKB kraju afrykańskim, będącym ważnym dostarczycielem ropy naftowej dla Europy, ogromny procent populacji żyje w nędzy, mając na swoje utrzymanie zaledwie dwa dolary dziennie.

Unia Europejska powinna dążyć do wzmocnienia dialogu z rządem Nigerii, aby ten zapewnił porządek publiczny i sprawiedliwość.